hafa orðið nokkrar breytingar á skipan héraðsdýralækna með tilkomu landbúnaðarstofnunar en fram að þeim tíma voru dýralæknarnir skipaðir beint af ráðherra en eru nú skipaðir af forstjóra þessarar nýju stofnunar það í sjálfu sér hefur lítið kannski með þessa fyrirspurn mína að gera

þá voru gefin fyrirheit um að það yrðu engar breytingar gerðar á skipan héraðsdýralækna og þeirra verksviði og umsýslu eins og verið hefur það verður að segjast eins og er að verksvið héraðsdýralækna eru mjög mismunandi eftir svæðum eftir því hvort það er þéttbýli eða eftir því hvernig landbúnaður er

haft afkomu af því að þjóna bæði gæludýrum og síðan helst þá hrossarækt í þeim mæli að þeir hafi getað séð fyrir sér og haft af því fulla atvinnu því má leiða að því líkum að héraðsdýralæknisembættin hér á ákveðnum svæðum verði meira sem eftirlitsaðilar og eins og sagt er sitji meira á bak við skrifborðið en þeir dýralæknar sem búa í víðfeðmum héruðum hafa nokkur tök á enda er gert ráð fyrir því í lögum um héraðsdýralæknana að það séu þau svæði sem víðfeðmum eru séu undanþegin því að þar skuli eingöngu starfa einn dýralæknir heldur tveir dýralæknar í lögunum eru talin upp umdæmi héraðsdýralæknanna en tekið fram að til dæmis í austurlandsumdæmi nyrðra það er egilsstaðir og nágrenni eskifjörður mjóifjörður neskaupstað reyðarfjörður seyðisfjörður og norður múlasýslu að þar skuli starfa tveir dýralæknar þetta hefur einnig með vaktafyrirkomulag að gera hæstvirtur forseti nú vill svo til að það eru ekki starfandi tveir héraðsdýralæknar það er staða eins og hálfs héraðsdýralæknis og það hefur skapað bæði mikið álag og mikla óánægju í héraði að svo skuli vera háttað og því legg ég fyrir hæstvirtan ráðherra þær fyrirspurnir sem hann hefur hjá sér